En effet, le Parlement a contribué à renforcer et à façonner le texte du nouveau règlement. Vos amendements contribueront à créer un environnement plus équitable pour les entreprises dans l'économie des plateformes en ligne. Cela profitera aux consommateurs qui utilisent ces plateformes. Il y aura un ensemble de règles claires et un environnement réglementaire plus prévisible.

Certaines de ces dispositions supplémentaires proposées par le Parlement européen aideront plus d'un million de PME européennes, qui offrent leurs biens et services par l'intermédiaire des plateformes en ligne, à atteindre leurs clients. Permettez moi de mettre en avant les systèmes d'exploitation, dont le Parlement a comblé une faille potentielle. Il a été clarifié que les services d'intermédiation en ligne ne peuvent pas se soustraire à leurs obligations lorsqu'ils contrôlent les systèmes d'exploitation sous jacents. Je me félicite également de l'introduction d'une liste de conditions contractuelles spécifiques visant à garantir un traitement équitable entre les services d'intermédiation en ligne et leurs entreprises utilisatrices, et à interdire certaines pratiques préjudiciables. Cela permettra de faire de ce nouveau règlement un instrument puissant. Un grand nombre de vos propositions contribueront à notre objectif principal d'accroître la transparence, en particulier en ce qui concerne la question essentielle du classement. Par exemple, et ceci a été cité aussi par la rapporteure, outre les services d'intermédiation en ligne, les moteurs de recherche devront fournir des informations sur tout traitement différencié qu'ils appliquent. Les entreprises seront désormais en mesure de résoudre plus facilement les litiges par exemple, toutes les plateformes, sauf les plus petites, devront avoir mis en place un système interne de traitement des plaintes et recourir à des médiateurs que les plateformes doivent identifier en amont pour permettre le règlement extrajudiciaire des litiges. Cet équilibre prend en compte les attentes des entreprises. Le texte final a aussi renforcé le rôle des États membres pour la mise en œuvre du règlement. Les États membres devront mettre en place des mesures pour garantir une application adéquate et efficace des nouvelles règles. Ils devront également collaborer avec nous, la Commission, pour surveiller et évaluer l'impact des nouvelles règles et partager les informations pertinentes.

Nous allons élaborer des lignes directrices qui offriront plus de clarté sur les informations que les plateformes en ligne et les moteurs de recherche doivent fournir sur le fonctionnement du classement. Nous travaillerons évidemment avec l'industrie pour mettre en place des codes de conduite visant à compléter les nouvelles règles.

Il instaure un juste équilibre et permet aux plateformes, notamment européennes, de s'établir et d'évoluer. Il ne s'agit là que d'une première étape.

De notre côté, nous comptons sur votre soutien pour continuer dans ce processus.